þriðja löggjafarþingi en samkvæmt sjöttu grein laga um íslenskan ríkisborgararétt númer hundrað nítján hundruð fimmtíu og tvö veitir alþingi ríkisborgararétt með lögum nefndin leggur til að þessu sinni verði þrettán einstaklingum veittur íslenskur ríkisborgararéttur nöfn þeirra er að finna í fyrstu grein frumvarpsins á þingskjali fjögur hundruð sextíu og átta og ég tel í sjálfu sér ekki ástæðu til að lesa þau sérstaklega upp